Aber die jüngsten Ereignisse haben sogar Präsident Schulz dazu gebracht, über die Europatauglichkeit der Türkei zu sinnieren.

Die Ankündigung Erdogans, das sei das Ende der Toleranz, spricht wirklich Bände. Trotzdem haben manche Kollegen hier offensichtlich die Naivität und